avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Nous avons dit non au trafic. Nous avons dit non à l'utilisation des ressources génétiques acquises illégalement. Le protocole de Nagoya est aujourd'hui le seul outil pour lutter contre la biopiraterie. Lutter contre la biopiraterie, c'est défendre les droits des peuples autochtones, préserver l'environnement, préserver la planète, préserver la santé, préserver la sécurité alimentaire. La Commission nous a entendus, mais d'une seule oreille. Notre rapporteure a fait un travail excellent pour nous proposer un document équilibré.